Ik prijs commissaris Barnier voor de voorstellen die hij vandaag heeft gepresenteerd.

Wij moeten de interne markt niet verstoren, maar juist versterken.

Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En ook, moeten wij zo snel mogelijk het bankentoezicht uitbreiden naar zoveel mogelijk banken in zoveel mogelijk lidstaten? Daar ligt mijn tweede punt van zorg. Want ondanks uw woorden dreigt er toch een muur te worden opgeworpen tussen banken in landen van de Eurozone en daarbuiten. Ook daar zijn banken die geïnfecteerd zijn door het crisisvirus en ook daar zijn er heel veel landen, zoals Polen, Hongarije en andere, die maar wat graag zouden aansluiten. Daar moeten wij serieus mee omgaan, want uiteindelijk willen wij stabiliteit in de héle Europese Unie. Sommige lidstaten doen vandaag al pogingen om de voorstellen te ontkrachten. Maar wij moeten die voorstellen juist versterken, en daar heeft u het Europees Parlement bij nodig! Dat was het geval toen het ging om de inrichting van de Europese toezichthouders. Dat was zo bij de besluitvorming rond het sixpack voor het economisch bestuur.